Señor Presidente, me gustaría hablar de la hepatitis C, que no solo es uno de los grandes problemas de salud a nivel mundial, sino que sabemos que es también la principal causa de trasplantes hepáticos en la Unión Europea.

Me gustaría saber si conoce la Comisión Europea este hecho y si España está vulnerando alguna de las Directivas que garantizan el derecho a una alta protección a la salud. Pedimos que la Comisión Europea abra una investigación sobre la vulneración de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y contratación pública por los altos precios de estos medicamentos. Y deseo recordar también que otra posible medida a tomar es la licencia obligatoria en caso de que el precio abusivo niegue el derecho e impida la viabilidad del sistema.